Pero quiero referirme también al Consejo Europeo. Señorías, el tiempo apremia. En la calle, la gente lo tiene claro. Y este Parlamento, también. Espero que los pocos Gobiernos reticentes en el Consejo también lo comprendan y lleguen a un acuerdo en julio, como muy tarde. No podemos irnos de vacaciones sin activar el plan de recuperación y acordar el presupuesto para que pueda empezarse a aplicar ya en enero.

Todos los organismos internacionales nos alertan de que no es momento de escatimar esfuerzos sino de invertir para reactivar la economía. Hasta nuestros compañeros conservadores y liberales que en 2008 abogaban por la austeridad reconocen ahora que sería un gran error. Está bien, porque rectificar es de sabios, y ahora es el momento de remar todos en la misma dirección.